Ik ben heel erg blij dat we eindelijk naar die tweede fase van de brexitonderhandelingen kunnen en dat duidelijk het signaal is gegeven dat we niet zullen aanvaarden dat er aan cherrypicking wordt gedaan. Twee, de vooruitgang op het vlak van defensie en veiligheid. Dat is wat de Europese burgers van ons verwachten dat we stappen zetten om de veiligheid in Europa te vergroten.

Laten we dat nu ook allemaal heel snel uitrollen.

Ja, we gaan vooruit.